Also, wir wollen natürlich den Mitgliedstaaten, die mit der Asylflut nicht zurechtkommen, helfen. Zweitens und auch das ist bemerkenswert haben wir heute beschlossen und bestätigt, dass sich auch Norwegen an diesem Asylbüro der Europäischen Union beteiligen wird.